Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen!

Zweitens Das Label ist eine Erfolgsgeschichte das haben alle Kollegen vorgetragen.

Ich will jetzt schon sagen Wenn durch Abstimmungen am Mittwoch dieser Kompromiss sehr stark verändert wird, werden wir diesen Kompromiss dann nicht mehr tragen, dann ist es nicht mehr unserer. Also ich finde, wir sollten uns überlegen, ob wir mit Änderungsanträgen die Sache überhaupt jetzt nochmal aufschnüren, oder ob wir nicht das, was wir im Ausschuss erreicht haben, mit Vor und mit Nachteilen einfach jetzt mal stehen lassen. Ich habe auch noch einige große Bedenken, und ich will die auch vortragen. Es gibt zwei große. Das erste unserer Fraktion geht gegen die Datenbank.

Dieser Prüfbericht, der in diese Datenbanken hineinkommen soll, hat ungefähr den Umfang eines Aktenordners.

Das ist nicht besonders witzig. Die Kosten werden auch höher sein.

EUR, und wir gehen davon aus, dass es wesentlich mehr sein wird von Menschen, die daran arbeiten müssen. Und die Frage, ob der Sinn und Zweck gegeben wird, ist auch anzuzweifeln, denn die Marktüberwachungsbehörden haben überhaupt kein Interesse bekundet und wollen es überhaupt nicht.